Nemzeti önrendelkezést, valódi területi autonómiát hasonlóan Dél Tirolhoz emberi jogokat, így a nyelvhasználat jogát, a diszkriminációmentes és bántalmazásmentes élethez való jogot. Ezeket kívánják és követelik a délvidéki vagy vajdasági magyarok. Az az őshonos közösség, amely több mint ezer éve ugyanott él a jelenlegi Szerbia területén, a trianoni gyalázatos békediktátum miatt de akiknek igazságkövetelését a csatlakozási folyamatban elhallgatja mind a szerb állam, mind a magyar állam, mind a legnagyobb magyar párt, az úgynevezett VMSZ. Ezért köszönöm, hogy Füle biztos úr ma egy egyórás beszélgetés keretében fogadta az elhallgattatott délvidéki magyarok üzenetét. Azét a tíz civil szervezetét, emberi jogi szervezetét, négy kisebb pártét, vezető értelmiségiekét, akik eddig nem vehettek részt a szerb csatlakozási folyamatban, de remélem mostantól Füle biztos úr segítségével is nemcsak elszenvedői, hanem alakítói is lehetnek az őket érintő döntéseknek. Kérem és követelem a nevükben azt is, hogy Magyarország vétózza meg a szerb csatlakozást mindaddig, amíg vége nem lesz a tömeges jogsértéseknek a délvidéki magyarsággal szemben.